Signora Presidente, onorevoli colleghi, la creazione di una regolamentazione armonizzata sull'applicazione dei principi contabili di alta qualità è un irrinunciabile requisito per regolare la concorrenza e un efficace metodo per eliminare gli ostacoli agli investimenti su scala globale. Tale correttivo, coerente con il settore della regolamentazione prudenziale, si dimostra quanto mai necessario in un periodo di crisi finanziaria. Va quindi rafforzato, ai fini dello sviluppo di un'unione dei mercati dei capitali, il modello dei principi di informativa finanziaria fino al punto che questi poi informino le regole di governance interna degli istituti finanziari. Va infatti sottolineato che, con l'innalzamento del livello di responsabilità finanziaria, sono stati agevolati il mercato unico e la competitività dell'economia, permettendo alle imprese di attrarre capitali ed investimenti. Mi associo alle preoccupazioni del relatore sulla difficoltà degli organismi preposti a stabilire i principi contabili per la complessità degli strumenti finanziari utilizzati e la necessità di principi globali trasparenti e comparabili che possano essere compresi da un vasto gruppo di soggetti interessati.